Dit gezegd zijnde, ben ook ik zoals mijn collega's bijzonder bekommerd om wat er gebeurt in de Gazastrook en zijn wij zeer bekommerd over de grote risico's op escalatie, maar hebben ons voorgenomen dat wij daar tijdens de volgende minisessie uitgebreid op terug zullen komen. Daarnaast is dit Parlement van meet af aan erg bekommerd om de vrijheid van mening en de mediavrijheid, zowel binnen de eigen grenzen, binnen de eigen lidstaten, als in landen waarmee wij associatie en samenwerkingsakkoorden hebben.